Dobbiamo quindi chiedere, io da parlamentare europeo chiedo alla Commissione di non lasciare sicuramente solo il governo italiano e, soprattutto, i cittadini e i lavoratori di Taranto. Di mettere a sistema tutti quei fondi europei che ben Lei ha citato il Fondo europeo per la globalizzazione, il Fondo sociale europeo, ma anche il Just Transition Fund che deve essere utilizzato per la decarbonizzazione in Germania, penso anche in Polonia, ma anche in quei siti che vanno riconvertiti industrialmente. Un ultimo accento lo devo fare ai colleghi qui presenti, anche al ministro dello Sviluppo economico. Si parla di aiuti di Stato che vanno certamente modificati, però mi permetta di dire, non vanno certo modificati per aiutare un'industria straniera, una multinazionale che con Lei ha sottoscritto un contratto che non ha per niente rispettato, che non ha speso un euro in ristrutturazione.